virðulegur forseti ég deili þeim skoðunum með háttvirtum þingmanni að ég var ósammála því að menn mundu fara að skerða séreignarsparnaðinn úr fjórum prósentum í tvö prósent um það vorum við sammála hér þegar það var afgreitt hér fyrir áramótin sem tekjuöflun inn í ríkissjóð ég get tekið undir það líka með háttvirtum þingmanni sem hún bendir á það að menn séu að nota hugsanlega séreignarlífeyrissparnaðinn til þess í raun og veru eins og menn hafa bent á í hugsanlega fjármálafyrirtækjunum hafa gert kröfu um það að fólk taki hann út til þess að geta staðið skil á sínum skuldbindingum gagnvart lánastofnunum ekki það að ég hafi handbær dæmi um þetta en þetta hefur verið i umræðunni og við þurfum auðvitað að fara yfir það hvað varðar ríkisvæðingu lífeyrissjóðanna ætla ég svo sem ekkert að standa í deilum við háttvirtan þingmann um það hvort það sé hugsanlega eitthvað í stöðunni að við þurfum að yfirtaka og ríkisvæða alla lífeyrissjóðina ég held að ég taki ekki orð háttvirts þingmanns þannig að hún telji skynsamlegt að gera það það held ég að væri algjört brjálæði ég hins vegar staldra dálítið við og ég held að við þurfum að ræða þetta líka í stærra samhengi við það umhverfi sem lífeyrissjóðirnir starfa í þeir starfa núna inni í lokuðu hagkerfi þar sem eru gjaldeyrishöft

vandamálið kannski okkar hér inni í þessu kerfi og fyrstu áhyggjurnar sem við þurfum að hafa eru í raun og veru háar er í raun veru staða þjóðarbúsins gagnvart erlendum skuldum og aðgengi að gjaldeyri

viðskiptajöfnuð til þess að geta staðið undir þeim skuldbindingum við erum jú með gjaldeyrisvarasjóð sem er í kringum þúsund milljarðar og við þurfum að borga háar vaxtagreiðslur af því þannig að við þurfum auðvitað að ræða þetta í stærra samhengi og eins líka þurfum við að ræða stöðu lífeyrissjóðanna hvernig hún harmónerar við